Het is al een aantal malen genoemd, maar het blijft een verschrikkelijk hoog cijfer. De tabaksindustrie denkt echter liever aan ándere cijfers, namelijk winstcijfers. Ik niet. Ik steun alle maatregelen die mensen en vooral jongeren ontmoedigen om te roken. En hoeveel rokende ouders hopen niet dat hun kind er nooit aan zal beginnen? Dat is de kern van dit voorstel. We verbieden roken niet, we nemen niemand zijn of haar arbeidsplaats af. Het gaat hier puur om de volksgezondheid.

Dat soort dodelijke cadeaus overschrijden naar mijn mening een grens en ik heb er dan ook direct een retouretiket opgeplakt. Geen hippe of kleine pakjes, geen toegevoegde smaakstoffen, geen reclame uitingen die mensen verleiden om te beginnen met roken. Ook met vervangende producten, die roken als gewoonte in stand houden, moeten we heel voorzichtig mee zijn. E sigaretten zijn in potentie wellicht een middel om mensen van het roken af te helpen, maar die moeten dan wel veilig zijn. Nu wordt er eindelijk gestemd over dit voorstel en ik hoop dat volksgezondheid zal prevaleren en niet de massale lobby.